Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch die nicht nur in diesem Fall erfolgreiche Arbeit der belgischen Ratspräsidentschaft erwähnen. Auch bei anderen Dossiers hat diese Präsidentschaft viel geleistet. Es geht hier um eine Verfahrensentscheidung. Der Kollege Lehne hat darauf hingewiesen. Es geht nicht um die Frage, welche Sprache in Europa von wie vielen Menschen weltweit gesprochen wird und welche die schönste ist, sondern es geht um eine Verfahrensentscheidung, die der Rat treffen möchte. Diese Verfahrensentscheidung da hat die Kollegin von den Grünen, die vorhin gesprochen hat, durchaus Recht sollten wir vorsichtig prüfen. Aber es handelt sich hier nicht um den Wunsch einer Untergruppe im europäischen Ministerrat, hier ein Sprachenregime zu schaffen, sondern es sind immerhin 25 von 27 Mitgliedstaaten.